Señor Presidente en este debate solo quiero destacar que los dineros y los recursos comprometidos por el Consejo recientemente son seguramente bienintencionados y pueden salvar algunas vidas, pero no deben hacernos olvidar que no existe en la Unión Europea una política real de inmigración y de asilo. No es cierto que tengamos una mala política, tenemos una política inexistente. Este es el gravísimo problema no hay política común de asilo y de inmigración. Detrás de las ayudas ofrecidas está la impotencia y, además, se quiere que los migrantes, que se juegan la vida, se vayan a sus países de origen ―cosa que no resuelve el problema sino que lo pospone―. Si no tenemos una visión estratégica y global del Mediterráneo, si no ayudamos a los países de origen, si no tenemos políticas comunes de acogida y de asilo, seguirán muriendo miles de personas en el Mediterráneo. Esto no nos lo podemos permitir